Wir sind der Meinung, dass diese Entscheidung hier getroffen werden muss, weil sie für unser Gemeinwesen von großer Bedeutung ist. Wir sind dafür, dass wir Europäer mehr gemeinsam für unsere gemeinsame Sicherheit tun, und das schließt eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitsindustrie ein. Aber das, was hier zur Entscheidung steht, ist eine versäumte Gelegenheit. Wir werden die 178 Rüstungssysteme, die wir in Europa haben, damit nicht reduzieren, wir werden die 80 rein nationaler Rüstungsausgaben damit nicht reduzieren, wir werden die Effizienzrate von 15 damit nicht erhöhen.

Wir brauchen nicht mehr Geld für die Rüstung, sondern mehr Effizienz.

Das führt nur zu neuen Rüstungsexporten.